Așa cum foarte bine știți, protecția minorităților etnice din Serbia ridică probleme deosebite. În Valea Timocului, minoritatea română întâmpină dificultăți în a i fi respectate drepturile fundamentale. Atrag atenția totodată că există tendința de a fi creată o identitate lingvistică artificială, așa numita limbă vlahă. În același timp, autoritățile sârbe pun tot felul de piedici pentru a i împiedica pe cei care și au înscris copiii la școală la clasele de limba română. Totodată, românii din Serbia au nevoie de acces la posturile publice de radio și televiziune, exact la fel cum minoritatea sârbă din România are acces și finanțare în același timp! Biserica Ortodoxă Română, în Serbia, nu beneficiază de statutul de biserică tradițională, iar jurisdicția este limitată la Banatul sârbesc, iar minoritatea română nu are acces, astfel, la slujbe în limba maternă.